Am dezbătut deja în Parlament, în mai multe rânduri, subiectul transportului și mutării animalelor. Au apărut și numeroase controverse, legate în special de implicațiile pentru agricultură, pentru lanțurile de aprovizionare cu alimente, dar și pentru bunăstarea animalelor și sănătatea publică. Trebuie subliniat faptul că bunăstarea animalelor și sănătatea publică sunt, în acest caz, strâns conectate, iar politicile cu adevărat eficiente și corecte în domeniu trebuie să trateze ambele subiecte într o viziune comună pentru a obține rezultatele dorite. În legătură cu animalele de companie, răspândirea infecțiilor rămâne o sursă importantă de preocupare, iar măsurile incluse în această propunere vor ajuta la întărirea nivelului de protecție împotriva bolilor, precum rabia. Acest raport va asigura închiderea portițelor legislative și limitarea derogărilor, astfel încât mutarea animalelor care nu au fost imunizate să fie restricționată. Se vor introduce, de asemenea, reguli mult mai stricte în privința vaccinărilor, în special în cazul animalelor tinere și al animalelor care provin din afara Uniunii Europene. Comerțul ilegal cu animale de companie este o realitate care subminează efortul de controlare a bolilor. De aceea, mă bucur să constat că raportul conține măsuri ce vizează direct această problemă, precum impunerea de restricții privind numărul de animale care pot călători împreună cu proprietarii lor. Consider că este binevenit angajamentul exprimat de Comisie de a analiza posibilitatea unui sistem de înregistrare a animalelor la nivelul Uniunii. Un asemenea sistem ar putea ajuta la gestionarea mai multor probleme relevante, precum răspândirea bolilor, comerțul ilegal și animalele fără stăpân.

Parlamentul European deja a formulat această recomandare sub forma unei declarații scrise și salut faptul că acest aspect a fost inclus în discuția actuală. Raportul clarifică rolurile pe care le vor avea în implementarea noilor măsuri, atât proprietarii de animale de companie, cât și medicii veterinari și autoritățile, o realizare de apreciat. Pe măsură ce se stabilesc modalități mai eficiente de control și responsabilități clar definite în acest domeniu, se vor înregistra cu siguranță îmbunătățiri.